Ursache für diesen Eierskandal war der illegale Einsatz von verbotenen Stoffen kriminelle Machenschaften, die mit aller Härte bekämpft und bestraft werden müssen.

Trotzdem dürfen wir nicht handlungsunfähig werden, und wir müssen das Thema Fipronil Skandal aufarbeiten.

Ein europäisches Schnellwarnsystem sollte aber genau das halten, was sein Name verspricht Es muss umgehend und europaweit warnen. Herr Kommissar, wenn ich jetzt Ihre Ausführungen verfolge, dann stellen Sie fest, dass letztendlich nicht das System versagt hat, sondern die Stufe davor die Meldung der Mitgliedstaaten.

Die Folgen wären eine Verunsicherung der Verbraucher, eine betrogene Landwirtschaft, die einen enormen wirtschaftlichen Schaden zu tragen hat, und jede Menge negative Presse. Diesen Vertrauensverlust müssen alle landwirtschaftlichen Betriebe bezahlen und auch tragen. Wir müssen jetzt das System wirklich so weit nach vorne bringen, dass wir die Warenströme innerhalb Europas im Auge haben und tatsächlich eine Lebensmittelsicherheit gewährleisten können.